Aș dori, în primul rând, să mulțumesc raportoarei pentru munca depusă și, de asemenea, pentru cooperarea pe multe din problemele importante pentru grupul nostru.

Cercetările cu privire la efectele consumului de alimente de la animale clonate asupra oamenilor sunt limitate și nu au fost făcute pentru a ajunge la concluzia că astfel de alimente sunt sigure pentru consum. Preocupările de ordin etic cu privire la utilizarea clonării, lipsa de cunoștințe cu privire la efectele consumului de astfel de produse alimentare asupra consumatorilor, dar și problemele legate de bunăstarea animalelor, ne duc la concluzia că folosirea clonării pentru producția de alimente nu este justificată.

Așadar, vom sprijini dezvoltarea de metode speciale de evaluare a riscurilor de către Autoritatea europeană pentru siguranță alimentară, înainte ca astfel de alimente să fie autorizate pentru vânzare. Este necesar să avem o abordare precaută asupra tehnologiilor alimentare, dacă nu înțelegem pe deplin impactul acestora asupra organismului uman și mediului înconjurător. Este importantă, de asemenea, informarea consumatorilor cu privire la ceea ce mănâncă, motiv pentru care sprijin cerințele de etichetare. Deși principalul obiectiv al prezentului regulament ar trebui să fie certitudinea că alimentele sunt sigure pentru corpul uman, bunăstarea animalelor este, de asemenea, o preocupare importantă. Mă bucur să susțin amendamentele care vor asigura îmbunătățirea bunăstării animalelor, cum ar fi dezvoltarea unor metode alternative de testare și schimbul de date între solicitanții alimentelor noi, în cazul în care acest lucru va preîntâmpina repetarea testelor pe animale. Poziția Parlamentului în ceea ce privește problemele de față a fost foarte clară la prima lectură și raportul a fost adoptat cu o majoritate largă. Considerând faptul că Consiliul s a arătat foarte puțin dispus la un compromis cu privire la problema alimentelor din animale clonate, este important ca în acest moment Parlamentul să adopte o poziție fermă.